Une accumulation d'horreurs aussi dans les techniques de guerre du régime d'Assad ciblage des installations civiles les hôpitaux, les écoles des cortèges funéraires, des rassemblements spontanés. La répression tous azimuts sévit. On a vu l'utilisation d'armes chimiques, on voit aujourd'hui l'utilisation massive d'attaques aux barils remplis de TNT et de bouts de ferraille pour détruire le plus massivement possible et infliger le plus de blessures horribles à la population d'Alep. Le rapport en janvier de trois anciens procureurs internationaux documente l'emploi systématique et massif de la torture comme arme de guerre et de répression.

La sauvagerie de cette guerre menace aujourd'hui toutes les communautés comme elles sont également menacées par la prolifération de groupes, milices, militaires, paramilitaires, sectaires, extrémistes, djihadistes, criminels...

mots nous manquent pour décrire la réalité.

Alors, que peut faire l'Europe aujourd'hui?